Primera Ministra, celebramos las decisiones adoptadas durante el pasado Consejo, pero espero y deseo que no se queden solo en palabras, sino que se conviertan también en hechos y se materialicen lo antes posible. Es necesario mandar un mensaje sólido a los mercados.

Además, se siente el afán de cooperación y el espíritu de voluntad que tanto vamos a seguir necesitando durante los próximos meses. Debemos mantener y seguir consolidando nuestro esfuerzo en favor de la estabilidad y seguir apostando por la austeridad, pero esto debe ir acompañado de otras medidas que generen crecimiento y, por ende, empleo.

Por ello apoyamos las reformas estructurales que han de ser tomadas por los Estados miembros. Por su parte, el Banco Central Europeo se está mostrando valiente a la hora de tomar decisiones sin embargo, ha de mostrar un compromiso más claro mediante una participación más activa en los mercados secundarios de deuda.